Mówiliśmy dzisiaj w tym Parlamencie i w tej Izbie o dramacie w Mali, w Syrii, mówimy o dramatycznej sytuacji demokracji na Ukrainie, będziemy mówić zaraz o dramatycznej sytuacji w Chinach. One wszystkie mają wspólny mianownik brak zrozumienia, brak miłości, brak pojednania między ludźmi. Dlatego cieszmy się dzisiaj w tej Izbie i radujmy z wyboru, jakiego dokonali kardynałowie w Rzymie, wybierając kardynała Bergoglio na papieża Franciszka. Bez zwycięstwa tych wartości, za którymi stoi Kościół katolicki, nigdy nie będzie pokoju, zrozumienia, zwycięstwa prawdy i dobra w świecie. Trzymajmy kciuki za nowego papieża, żeby mu się udało.